Was sind eigentlich genau die EU Vorschriften, die unsere Betriebe vor Probleme stellen? Welche Vorschriften vernichten Arbeitsplätze in Europa? Ich glaube, man muss das Kind beim Namen nennen. Es gibt genügend Vorschriften, die dazu führen, dass Industrie und Produktionsbetriebe aus Europa weggehen.

wie man interessante Tätigkeiten ganz einfach angeht. Die größte Barriere besteht natürlich schon, wenn jemand, der selbständig ist, dann den ersten Arbeitnehmer oder die erste Arbeitnehmerin aufnimmt.

Gibt es hier den notwendigen KMU Test, gibt es hier das notwendige impact assessment oder gibt es einen sogenannten Mittelstandstest, wie er in Deutschland durchgeführt wird? Wie können wir überprüfen, dass Arbeitsplätze gesichert werden?

Deshalb ist diese Untersuchung bei über Tausend Unternehmen und Wirtschaftsverbänden sehr interessant, dass man nämlich sieht, dass die Betriebe vor allem im chemischen Bereich bei REACH sehr große Probleme haben.

Sie können sich diese Genehmigungsvorschriften gar nicht mehr leisten. Sie haben erstens nicht genügend Personal, um das dementsprechend ordentlich abarbeiten zu können, und natürlich fehlt es dann auch an der Finanzkraft, dementsprechende Dinge umzusetzen. Die Betriebe, die exportieren, haben ein Riesenproblem bei der Mehrwertsteuer.

Natürlich geht es auch darum, die allgemeine Produktsicherheit und Marktüberwachung auch kleinen und mittleren Unternehmen zugänglich zu machen. Ausdrücklich loben will ich die Bestrebungen in der letzten Zeit betreffend die Berufsqualifikation beim Datenschutz und beim Auftragswesen, die verkürzten Zahlungsfristen und natürlich auch die vereinfachten Rechnungslegungsvorschriften.